Rendkívül tanulságos volt Európa jövője szempontjából az a rövid, de éles vita, amely Farage frakcióvezető úr és Barroso elnök úr között lezajlott. Leplezetlenül tette világossá, hogy az az út, amelyet a Lisszaboni Szerződés alapján megnyitnak, az a nemzetállamok felszámolását tűzte ki célul, hiszen miért is háborodott volna föl Barroso elnök úr, hogy ebben a teremben egy nemzeti zászlót lát. A mi célunk természetesen ugyanaz, Európa közös célja, de olyan módon, hogy mi világossá akarjuk tenni, hogy a jelszó helyett, ami itt áll, Egyesülve a sokféleségben mi arra törekszünk, hogy együttműködve a sokféleségben, és ez azt jelenti, hogy kiállunk a nemzetek megmaradása mellett, és ilyen keretek között kívánunk a közös Európáért működni.